frú forseti þessi tillaga fjallar um fullgildingu fríverslunarsamnings milli ríkja fríverslunarsamtaka evrópu og arabíska lýðveldisins egyptalands nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund friðrik jónsson og einar gunnarsson frá utanríkisráðuneyti fríverslunarsamningurinn er fyrst og fremst til vöruviðskipta en einnig eru ákvæði um vernd hugverkaréttinda fjárfestingar þjónustustarfsemi fjármagnsflutninga samkeppnismál og fleira á vörusviðinu er kveðið á um að egyptar felli niður tolla á aðrar vörur en landbúnaðarvörur í áföngum auk þess sem kveðið er á um tollkvóta fyrir flestar mikilvægustu sjávarafurðir íslands kvótarnir verða stækkaðir í áföngum á sex ára tímabili uns fullri fríverslun verður komið á sérhvert efta ríki gerir tvíhliða samkomulag við egyptaland um lækkun eða niðurfellingu tolla á tilteknar landbúnaðarvörur og mun ísland til dæmis fá markaðsaðgang fyrir lifandi hross til egyptalands og tvö þúsund tonna tollkvóta fyrir lambakjöt viðskipti milli íslands og egyptalands undanfarin ár hafa verið lítil en fullgilding fríverslunarsamningsins eykur vafalaust möguleika